forseti vill geta þess að um klukkan tvö í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stefnu ríkisstjórnarinnar í virkjana og stóriðjumálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson verður til andsvara